sex tvö þúsund og eitt um skráningu og mat fasteigna með síðari breytingum með frumvarpinu er lagt til að tvær breytingar verði gerðar á tuttugustu og fjórðu grein laganna lagt

fyrir vélrænar fyrirspurnir úr þinglýsingabók er lagt til að í stað þessa bætist ný málsgrein við ákvæðið svohljóðandi gjald fyrir vélrænar fyrirspurnir úr þinglýsingabók er átta hundruð fimmtíu krónur og rennur það óskipt til þjóðskrár íslands er þannig lagt til að ákvæði um gjald fyrir rafrænt veðbandayfirlit verði fært úr gjaldskrá númer ellefu hundruð sjötíu og fjögur tvö þúsund og átta um þjónustu vegna fasteignaskrár íslands í lög númer sex tvö þúsund og eitt um skráningu og mat fasteigna samkvæmt nefndri gjaldskrá er gjald fyrir vélrænar fyrirspurnir úr þinglýsingabók sex hundruð þrjátíu krónur og hefur gjaldið verið óbreytt frá

jafnframt er tiltekið í greinargerð með frumvarpinu að verði frumvarpið að lögum verði tekjuaukinn sem áætlaður er tuttugu og níu milljónir króna ári notaður til að gera nauðsynlegar endurbætur á tölvukerfum sýslumannsembættanna sem flest eru komin til ára sinna en þjóðskrá íslands annast rekstur starfs og upplýsingakerfa sýslumannsembætta málaskrárkerfis telur innanríkisráðuneytið sýslumannafélag íslands og þjóðskrá íslands vera þörf á framangreindu fjármagni til þróunar og umbóta á þessu sviði

hefði verið reist á traustum og vönduðum útreikningi á þeim kostnaðarliðum sem stæðu í nánum og efnislegum tengslum við að veita hið sérgreinda endurgjald þjónustugjald samkvæmt c lið önnur málsgrein tuttugustu og fjórðu grein laga um skráningu og mat fasteigna númer sex tvö þúsund og eitt umboðsmaður beindi því þeim tilmælum til ráðuneytisins að tekið yrði til athugunar hvort ástæða væri til að endurskoða fjárhæðir einstakra gjalda í gjaldskránni með hliðsjón af þeim sjónarmiðum sem rakin eru í álitinu lagt er til að gjald að þessu leyti verði fært inn í lögin hér er verið að verða við þessum tilmælum virðulegi